Propozycja wieloletnich ram finansowych i unijny plan odbudowy nie odpowiadają dzisiejszym potrzebom, a Strategia na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy opublikowana w marcu nie uwzględnia obecnej sytuacji gospodarczej. W projekcie budowy europejskiej unii rynków kapitałowych sprawia się wrażenie, że to małe i średnie przedsiębiorstwa mają być w centrum uwagi budowania wspólnego rynku kapitałowego w Europie, a w rzeczywistości słyszymy o przesuwaniu uprawnień nadzoru krajowego w stronę europejskich instytucji, co będzie miało szkodliwe konsekwencje właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw,

Apeluję, zajmijmy się dziś odbudową zniszczonej przez lockdown gospodarki, a dopiero potem agendą zielonego ładu, inaczej na dobre pogrzebiemy dorobek wielu Europejczyków. Budując instrumenty pomocowe, pamiętajmy też, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie tylko są najbardziej dotknięte przez kryzys gospodarczy, ale też najbardziej odczują dodatkowe obciążenia administracyjne i inne. W kwestii cyfryzacji pozostaje mi wyrazić nadzieję, że będzie miała kluczowe znaczenie dla sprawnego finansowania europejskiej gospodarki. To potencjał, którego Europa nie może zmarnować. Wnoszę jednak, abyśmy nie stwarzali zbyt nakazowych ram prawnych, które nie będą odpowiadać dynamicznemu rozwojowi technologii.